Este vorba despre lipsa unui sistem de securitate socială care să aibă în vedere mobilitatea artiștilor în interiorul Uniunii Europene. Anul trecut a fost instituit un grup operativ la nivelul Comisiei Europene, alături de asociații relevante în domeniu pentru a identifica și analiza necesitățile, dar și obstacolele cu care se confruntă acest grup social foarte mobil, precum artiștii.

Pentru a veni în sprijinul acestor reforme, voi organiza în luna iunie o mare dezbatere în Parlamentul European împreună cu Comisia Europeană, Consiliul Uniunii Europene și artiști din toată Uniunea Europeană pentru a furniza idei Comisiei Europene, pe care să le ia în considerare la implementarea reformei.